Das Gesetz, das wir morgen beschließen, betrifft viele Millionen Bürgerinnen und Bürger, Menschen, die nicht in ihrem Heimatland, sondern in einem anderen EU Mitgliedstaat leben, arbeiten oder studieren. Es ist ein Schritt in die richtige Richtung für all jene Menschen, die ihr Recht auf Freizügigkeit wahrnehmen. Denn früher oder später benötigt fast jeder eine Geburts oder Heiratsurkunde oder ein polizeiliches Führungszeugnis sei es für die Beantragung eines Ausweises, bei beruflichen Bewerbungen oder der Eheschließung. Diese Dokumente grenzüberschreitend in der EU anerkennen zu lassen, kostet bisher leider noch viel Zeit und Geld. Es ist höchste Zeit, dass dieser bürokratische Aufwand der Vergangenheit angehört.

Ja, so muss das sein, und deshalb kann ich auch nur all die Kolleginnen und Kollegen unterstützen, die hier zum Ausdruck gebracht haben, dass wir gern noch weiter gegangen wären. Denn nicht nur Privatpersonen, sondern auch Unternehmen sollten von dem vereinfachten Verfahren profitieren können, so, wie es die Kommission ursprünglich vorgeschlagen hatte. Auch die Liste der anzuerkennenden Dokumente ist noch ausbaufähig. Hier setze ich auf die Überprüfungsklausel in der Verordnung, denn dort werden wir dann die Möglichkeit haben, nachzubessern. Dieses Gesetz ist gut, aber es ist nur der erste Schritt in die richtige Richtung, nämlich zu einem europaweit einheitlichen Umgang mit öffentlichen Dokumenten. Ich werde da dran bleiben und viele Kolleginnen und Kollegen mit.